Voorzitter, commissaris, collega's, als we groene groei willen, moeten boeren speelruimte hebben om te ondernemen. Helaas waren de voorstellen van de Europese Commissie een keurslijf. De collega's in de landbouwcommissie hebben veel werk verzet, met resultaat. Waarvoor dank! Vergroening via een certificaat biedt mijns inziens kansen denk aan precisielandbouw. Ik denk ook aan weidegang. Ook die maatschappelijke dienst wordt hoog gewaardeerd door de burger. De landbouwcommissie wil een duidelijk onderscheid tussen de basisbetaling en vergroeningspremie. Boeren zijn inderdaad gebaat bij die duidelijkheid. Tot slot, er zit veel ondernemerschap en innovatiekracht in de agrarische sector.